Frau Präsidentin! Man glaubt es ja kaum, unsere Beziehungen zu Russland stehen auf der Grundlage eines Abkommens aus dem Jahr 1994. Seither ist es nicht gelungen, etwas Neues zu beschließen. Kooperation und Konfrontation mit Russland wechseln sich ab. In der Nachbarschaft bedauern wir den Krieg mit Georgien, den Druck auf die Ukraine, die Anerkennung von Herrn Lukaschenka in Weißrussland, die Spaltung der Republik Moldau durch den Transnistrien Konflikt. Wir freuen uns aber auch über die Zusammenarbeit mit Russland bei der Frage Libyen im Sicherheitsrat oder bei dem Atomprogramm des Iran. Wenn wir auf Russland selber schauen, dann ist das neue Paradigma die sogenannte Modernisierungspartnerschaft. Aber was ist Modernität ohne Demokratie? In der Prioritätenliste, die Sie, Herr Füle, gerade vorgetragen haben, kamen die Menschenrechte nach den Gurken und die Rechtsstaatlichkeit nach den Tomaten. Erwarten wir überhaupt nichts mehr auf diesem Gebiet? Erwarten wir nichts mehr bei der Demokratisierung Russlands?

Eines will ich allerdings auch deutlich sagen Diese Fortschritte sind oft auf fachlicher Ebene zu erreichen. Diese zwei Gipfel im Jahr sind überflüssig! Machen Sie einen Gipfel wie mit den Amerikanern auch. Es gibt genug Austausch mit den Russen in den Fachgebieten, sonst gibt es Gipfel ohne Inhalt, und das wäre auch nicht gut.